Gratulálok a jelentéstevőnek. Az előző felszólalásokból is hallható nehéz dolga van.

Abban talán teljes az egyetértés, hogy e gondok között a munkanélküliség az egyik legfontosabb, és tőle nem függetlenül a termelés csökkenése. Vannak, akik egyébként a bankok rossz állapotát tarják a dolog rákfenéjének, és a hitelezés csökkenését helyezik előtérbe, de számos eredménytelen bankkonszolidáció és a most kitört különféle bankbotrányok közepette az európaiak nem fogadnák el, ha a kitörési pontot ezen a ponton próbálnánk megtalálni. Az európai költségvetés 1a.

fejezete azonban számos olyan programot tartalmaz, amely alkalmas mind a munkahelyteremtésre, mind a termelés növelésére. E programok eredményessége még növelhető is, ha a tagállamok rugalmasak, és nem ragaszkodnak a válság előtt megállapított programjaik végrehajtásához, hanem átcsoportosításokat hajtanak végre. Ahhoz, hogy a 2013 as költségvetés lehetőségeit jobban kihasználják, a tagállamoknak bátran előnyben kellene részesíteniük a termelést támogató és a munkahelyet létesítő programokat. Az Európai Bizottságnak pedig gyorsabban kell reagálnia az ilyen javaslatok támogatásában. Ez lenne az igazi válságkezelés. Ha el nem költött pénzekről álmodozunk, majd ezek felhasználására új terveket kreálunk, akkor vajúdnak a hegyek, és szürke egérke születik vagy még az sem. Az el nem költött pénzek mítosza helyett azzal kell szembenéznie a költségvetési hatóságnak, hogy a kifizetési igények a ciklus utolsó évében nőnek, és azokat a programokat pedig ki kell fizetni. Abban a reményben, hogy ezt a megoldást megtaláljuk, javaslom ennek a mandátumnak a megadását.